Torej, Evropska unija je skozi zgodovino večkrat izrazila podporo za rešitev spora med Palestino in Izraelom in vzpostavitvijo miru med njima in se trudila poiskati najboljšo rešitev.

Evropski parlament je že leta 2012 v resoluciji poudaril, da je miren in nenasilen način sprejemanja sporazuma in dialoga med Palestino in Izraelom edini možen in smiseln način, ki seveda omogoča dolgotrajne rešitve spora. Slišali smo v teh vseh letih tudi razloge, ki govorijo v prid nesprejetju priznanja in sprejetju priznanja Palestine kot samostojne države. Torej če bi bilo to priznanje Palestine ovira za mir, bi bil ta že davno sklenjen. In tu bi se pridružil kolegu Vajglu, ki pravi, morda pa res lahko najdemo modrost v stoletnih oljkah.